Ce sont là des pièces importantes de l'arsenal ou l'architecture de régulation que nous bâtissons ensemble, avec le Conseil, mais d'abord avec vous, sur la base des propositions que j'ai présentées depuis trois ans, pour tirer toutes les leçons, comme l'a dit Sven Giegold, de la crise et, en particulier, veiller à répondre à cette crise de confiance des consommateurs. Une de nos priorités est bien de veiller à ce que les marchés de détail soient mieux réglementés et qu'ils placent au cœur de leurs activités les intérêts de leurs clients. C'est précisément l'oubli de ce principe là, pendant toutes les années précédentes, qui a été une des causes structurelles de la crise financière. Ce principe est naturellement essentiel pour les fonds destinés aux investisseurs de détail en Europe, les OPCVM. Comme l'a dit Sven Giegold, l'affaire Madoff que nous ne devons pas oublier, car nous ne devons pas avoir la mémoire courte a eu des répercussions également sur notre continent. Et c'est bien l'insuffisance de la réglementation, et parfois les dégâts de l'autorégulation ou de la dérégulation, qu'a montrés cette affaire Madoff en matière de protection des investisseurs. Les règles concernant la responsabilité du dépositaire sont insuffisantes. Cette fraude a fait perdre des sommes très importantes à beaucoup d'investisseurs européens de bonne foi. Par ailleurs, les politiques actuelles de rémunération des gestionnaires d'OPCVM ne prennent pas suffisamment en compte les intérêts des investisseurs, parce qu'elles encouragent, comme le rapport de Sven Giegold le démontre, une prise de risque excessive. Voilà, tout ce que nous voulons à travers cette proposition faire cesser tout cela, remettre les intérêts des investisseurs au cœur des préoccupations des gestionnaires, assurer une bonne application des règles et, pour cela, nous proposons une approche commune en matière de sanctions assorties aux principales infractions au cadre régissant les OPCVM. Je remercie vivement le Parlement européen, le rapporteur Sven Giegold, mais aussi les rapporteurs fictifs, pour leur engagement et le travail très consensuel qu'ils ont réussi à bâtir autour du texte qui vous est soumis. Je rappelle trois axes principaux de ce travail la tâche et la responsabilité du dépositaire d'OPCVM, qui doivent être clarifiées, et une responsabilité qui doit être mieux affirmée. Les consommateurs n'ont pas à supporter les conséquences d'une perte d'actifs, comme cela a pu être le cas avec l'affaire Madoff. C'est pour cela que la proposition OPCVM V exige la restitution des actifs perdus. Je voudrais d'ailleurs souligner, à cet égard, l'ambition et le pragmatisme du rapport de Sven Giegold. Trois principes fondamentaux doivent être soulignés. Premièrement, le dépositaire doit être responsable des actifs qu'il garde, sans avoir la possibilité de se décharger contractuellement de cette responsabilité. Deuxièmement, les actifs conservés doivent toujours être protégés, même en cas d'insolvabilité du dépositaire. Troisièmement, les consommateurs ne doivent pas être privés de leur droit de porter plainte directement contre le dépositaire, sans avoir à passer par l'intermédiaire du gestionnaire.

axe. Le deuxième axe qu'a évoqué votre rapporteur, c'est celui des politiques de rémunération des sociétés de gestion d'OPCVM. La rémunération des gestionnaires doit prendre en compte impérativement l'intérêt à long terme du consommateur. C'est pourquoi nous avons proposé des règles strictes sur la structure des frais et la limitation de la part variable de la rémunération du gestionnaire. Je partage l'objectif du Parlement, qui veut, par ses propositions, assurer une haute protection des consommateurs. Voilà pourquoi je suis prêt, comme je l'ai d'ailleurs fait dans le cadre de la CRD IV, à travailler avec le Parlement et le Conseil pour parvenir à un compromis, tout en formant le vœu que le débat sur la rémunération, dont je sais l'importance, n'empêchera pas cet important dossier d'être finalisé durant votre mandature. Et je suis donc prêt, Monsieur Giegold, à travailler avec vous et le Conseil pour trouver le compromis le plus dynamique et le plus clair possible sur cette question. Troisième axe, les sanctions. J'ai veillé à ce que les règles introduites en matière de sanctions soient cohérentes avec d'autres textes similaires, comme la CRD IV. Il est évidemment nécessaire d'adapter certaines dispositions pour prendre en compte les spécificités du secteur de gestion d'actifs. Les règles proposées sur la responsabilité du dépositaire d'OPCVM et les politiques de rémunération existent déjà dans la directive AIFM. Cette directive réglemente les gestionnaires de fonds alternatifs fonds principalement distribués aux investisseurs professionnels. Avec l'entrée en vigueur de la directive AIFM ce mois ci, les investisseurs professionnels en Europe seront mieux protégés que les investisseurs dans des OPCVM, qui sont principalement des investisseurs de détail. Voilà pourquoi cette situation, ce décalage, ne peut pas être durable.